Gospodine predsjedniče, pozdravljam svaku inicijativu koja ima za cilj boriti se protiv raznih oblika financijskog kriminala, u što dakako spadaju i utaja poreza te druge prijevare kojima se šteti financijskim interesima države. Međutim, kao što sam već nekoliko puta naglasila u ovom visokom domu, smatram da države članice uz uspostavu djelotvornog sustava istraživanja i procesuiranja takvih kriminalnih radnji moraju raditi na smanjenju poreznog opterećenja građana i poduzeća. U protivnome će učinak biti suprotan željenome, jer previsoki nameti potiču prelazak u sivu ekonomiju. Kao zakonodavac ovaj dom mora imati stalno na umu da će svaki građanin koji je prisiljen birati između plaćanja nerazumno visokih poreza državi i prehranjivanja vlastite obitelji odabrati ovo drugo. Radi se o nagonu za preživljavanje kojeg nijedan sustav nije pobijedio, pa neće ni najsavršeniji europski sustav za financijsku kontrolu.